Potrzebny jest wspólny podręcznik historii tego czasu, który by pokazał, w jaki sposób Europa się jednoczyła, tak, aby nasze dzieci w szkołach mogły sięgać do tej prawdy i do tej wiedzy.

Brytyjska organizacja Open Europe mówi o tym, że 7 mln euro wydano na sfinansowanie bloga osła podróżującego po Holandii.